Señor Presidente, utilizo este turno de palabra para instar al Parlamento y al mundo a que se ayude a preservar las vidas de Bernard Ntaganda, en Ruanda, y de otros prisioneros políticos que son sometidos a múltiples vejaciones por el Gobierno de Paul Kagame.